Spoštovani gospod podpredsednik državnega zbora, gospe poslanke, gospodje poslanci, sprejemanje rebalansa proračuna bi morala biti iz ustaljene prakse izvedena tehnično finančna in tudi politična operacija. Za uvod postavljam dve trditvi, prva trditev pravi: samo uravnotežen proračun je dober proračun, druga trditev pravi: osnovno pravilo je, da proračun nikoli ne sme biti uravnotežen, razen v trenutku, ko se proračunski presežek za obvladovanje inflacije spreminja v proračunski primanjkljaj za boj proti recesiji, dve nasprotujoči si trditvi, prva neoklasična in druga postkeynesijanska, najbolje ponazarjata odločitveno dilemo pri obravnavanju rebalansa proračuna za leto dva tisoč devetnajst, finančna konsolidacija postaja Arhimedova točka proračunske strategije ob pričakovanem konjunkturnem pojemanju, fiskalna politika se je znašla v središču na trenutke tudi žolčne politične razprave, konsolidacija javnih financ je nujna, toda vrstni red in kombinacija ukrepov, ki jih je ki jih je pri tem potrebno izvesti, sta objekt razlikujočih se pogledov, temeljni problem pa ostaja, kako s fiskalno in drugimi politikami spodbujati gospodarsko rast, povečevati konkurenčnost in ohranjati socialno vzdržnost, ne gre zgolj za tehnično, pač pa tudi za vsebinsko reševanje problemov, logika politično ekonomskih ciklov je neizprosna, zakonodajna in izvršna oblast morata začeti s kratkoročnimi ukrepi, hkrati pa je potrebna konsistentna zastavitev srednjeročnih in dolgoročnih strukturnih reform, nastale razmere oziroma nestalne na področju javnih financ so omejitveni dejavnik, politiki in načrtovalci kakršnih koli reform pa ne smemo spregledati časovne komponente, kratkoročnih težav se ne da razreševati s strukturnimi reformami, ki delujejo na srednji ali dolgi rok, ne moremo z zdravstveno ali pokojninsko reformo reševati trenutnih proračunskih težav, ravno tako reforma javne uprave in racionalizacija stroškov javnega sektorja zahtevata dober javni menedžment in čas strukturnega prilagajanja, vlada si zato z vidika vodenja ekonomskih politik ne sme zadati preveč ciljev glede na število razpoložljivih instrumentov in možnosti ukrepanja, zato da se izogne zakon vodenja ekonomski politik, kjer njihovi učinki ne pridejo sočasno z ukrepi in njihovimi stroški, rebalans proračuna za leto dva tisoč devetnajst spreminja v novembru dva tisoč sedemnajstega leta sprejeti proračun za leto dva tisoč devetnajst, ta je temeljil na drugačnih makroekonomskih predpostavkah, gospodarska rast je višja za pol odstotka, BDP kot od tiste, ki je bila predvidena, višja je rast uvoza in izvoza, izvoz naj bi se realno povečal za šest celih šest odstotka BDP-ja, uvoz pa za sedem celih ena odstotka BDP, višji od pričakovanj sta tudi zasebna in državna potrošnja, med spremembami napovedi za dva tisoč devetnajsto leto izstopa predvsem povečanje investicij v osnovna sredstva, ki naj bi se povečale za dva cela štiri odstotne točke v primerjavi z napovedjo iz leta dva tisoč sedemnajst, usklajevanje javnih prihodkov in odhodkov je najpomembnejša naloga proračunske politike v posameznem proračunskem letu, v skladu z višjo gospodarsko rastjo bodo višji proračunski odhodki glede na sprejeti proračun za šeststo tri milijone evrov, naraščajo pa seveda tudi odhodki proračuna, in sicer za štiristo triinšestdeset milijonov evrov, s hitrejšo rastjo prihodkov nad dohodki bo ustvarjen tudi višji proračunski presežek od načrtovanega, višina proračunskega presežka med letoma dva tisoč osemnajst in dva tisoč devetnajst pa ni primerljiva zaradi izrednih prihodkov, ki so v proračun, za leto dva tisoč osemnajst prišli v obliki dividend iz Nove Ljubljanske banke, veliko bolj nazorna je primerjava razlik med sprejetim proračunom za leto dva tisoč devetnajst in rebalansom, kjer je presežek višji od načrtovanega za skoraj dvesto šestdeset odstotkov oziroma slabih sto štirideset milijonov evrov, načrtovani proračunski presežek v višini sto triindevetdeset milijonov evrov oziroma nič celih štiri odstotka bruto domačega proizvoda bo vplival na znižanje državnega dolga v deležu BDP na podlagi sprejetega programa financiranja državnega proračuna za leto dva tisoč devetnajst iz decembra dva tisoč osemnajstega naj bi se dolg državnega proračuna znižal iz devetindvajset tisoč sto osemdeset milijonov evrov na osemindvajset tisoč tristo petdeset milijonov evrov, v nominalnem znesku bi to natančno zneslo osemsto sedemindvajset milijonov evrov, višina znižanja dolga je načrtovana brez morebitnih prejetih prihodkov iz naslova privatizacij v letu dva tisoč devetnajst, kar velja posebej poudariti, v gospodarski zgodovini samostojne Sloveniji, Slovenije smo dosegli znižanje dolga državnega proračuna v dejanskem znesku samo leta dva tisoč osem glede na leto dva tisoč sedem, takrat je bilo znižanje dolga v vrednosti dvesto štirinajst milijonov evrov, posebna kategorija pa so obresti, ki jih plačujemo za nastali dolg, diši na plačilo obresti v rebalansu proračuna za leto dva tisoč devetnajst znaša sedemsto petinosemdeset milijonov evrov in zavoljo tega mora državni proračun ustvarjati višji primarni presežek, kar pomeni presežek prihodkov nad odhodki brez upoštevanja obresti, ta presežek je za leto dva tisoč devetnajst načrtovan v višini devetsto sedeminsedemdeset in pol milijonov evrov, njegova realizacija pa pomeni uresničitev ciljev razdolževanja in stroškov servisiranja dolga, še nekaj o poglavitnih usmeritvah rebalansa proračuna po posameznih politikah, za izvrševanje politik na področju socialne varnosti je namenjenih tisoč sto osemdeset milijonov evrov, kar je za sto petinšestdeset milijonov evrov več kot v sprejetem proračunu za dva tisoč devetnajsto leto, tako bodo višji socialni transferi, kot so na primer otroški dodatek, denarna socialna pomoč, denarno nadomestilo brezposelnim, invalidski dodatek ter ostali transferji, za poslansko skupino Demokratične stranke upokojencev je pomembno, da je v rebalansu proračuna na podlagi sprememb zakona o izvrševanju proračuna vključeno tudi povišanje pokojnin, poleg rednega usklajevanja pokojnin in višini dva cela sedem odstotka bo tudi izredno usklajevanje v višini ena cela pet odstotka zato, ker je bila v letu dva tisoč osemnajst dosežena gospodarska rast, ki je presegla štiri odstotke bruto domačega proizvoda, ravno tako je pomembno, da je v transferjih za pokojninsko blagajno v rebalansu proračuna upoštevana lestvica letnega dodatka s petimi razredi, tako je omogočeno, da bodo najvišji znesek letnega dodatka prejeli upokojenci z najnižjimi pokojninami, investicijsko naravnanost rebalansa potrjujeta izrazita rast investicijskih odhodkov in investicijskih transferjev, v rebalansu dva tisoč devetnajst je glede na sprejeti proračun za leto dva tisoč devetnajst rast za sto devetinosemdeset milijonov evrov, glede na realizacijo v preteklem letu pa je rast investicij za dvesto oseminpetdeset milijonov evrov, rast investicijskih odhodkov je kajpada v veliki meri povezana s črpanjem evropskih sredstev, tu bo ključnega pomena manjši razkorak med načrtovanimi sredstvi in dejanskimi izplačili na podlagi pospešitvenih ukrepov iz akcijskega načrta za pospešitev črpanja sredstev, iz operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju dva tisoč štirinajst- dva tisoč dvajset, programske prioritete kažejo razvojno naravnanost rebalansa proračuna, ker se več sredstev namenja za človeške vire z vlaganji v področje politik, izobraževanja in športa, za katere bo namenjenih tisoč osemsto milijonov evrov, kar je sto tri milijone evrov več kot v sprejetem proračunu, oziroma slabih sto milijonov evrov več, kot je bilo realiziranih s proračunom v letu dva tisoč osemnajst, izrazita je tudi rast sredstev za politike podjetništva in konkurenčnosti, ker se izdatki povečujejo za triinštirideset milijonov evrov glede na sprejeti proračun v letu dva tisoč devetnajst oziroma za devetintrideset milijonov evrov glede na realizacijo v preteklem letu, zagotavljanje sredstev za to področje je pomembno, ker politike spodbujanja podjetništva in konkurenčnosti zasledujejo cilje ohranjanja in povečevanja gospodarske rasti in konkurenčnosti z razvijanjem kompetenc in zmogljivosti podjetij ter odzivom na makroekonomskem okolju